hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi um landslénið punktur is og önnur íslensk höfuðlén meginmarkmiðið með frumvarpinu er að tryggja bæði gæði og framþróun á sviði lénaumsýslu með því að setja lagaramma um lénaskráningar á íslandi sem tryggir öryggi skilvirkni og gagnsæi varðandi umsýslu með íslenskum höfuðlénum með hliðsjón af þjóðfélagslegu mikilvægi starfseminnar markmið þess er aukin heldur að tryggja að um skráningu léna gildi skýrar reglur þar sem gætt er að hagsmunum almennings og jafnræði aðila um að aðgengi sé tryggt auk þess má segja að tilgangur laga um landslénið punktur is sé að vernda vörumerkið ísland enda hafa íslensk höfuðlén beina skírskotun til íslands og ímyndar þess bæði út á við og inn á við í samfélagslegu samhengi með því að stuðla meðal annars að því að lén undir íslenskum höfuðlénum séu vistuð með öruggum hætti og umsýsla þeirra örugg og háð eftirliti er jafnframt stuðlað að auknu trausti í notkun íslenska hluta internetsins frumvarpið fastsetur ramma um stjórnun íslenskra landsléna sem hafa verið eða verður úthlutað til íslands og er þar fyrst átt við stjórnun landslénsins punktur is en er þó jafnframt með frumvarpinu gert ráð fyrir möguleika á öðrum íslenskum höfuðlénum og að lögin skuli jafnframt ná til þeirra er því í frumvarpinu lagt til að lénaumsýsla sé frjáls hverjum þeim sem hana vill stunda en sé þó háð starfsleyfi frá hinu opinbera og jafnframt verði sett öflugt eftirlit um starfsemina kvaðir eru lagðar á starfsleyfishafann um að tryggja öryggi stöðugleika og virkni starfseminnar og kveðið á um heimildir eftirlitsstofnunarinnar til að grípa inn í umsýsluna ef öryggishagsmunir krefjast lögin kveða jafnframt á um umráða og ráðstöfunarrétt íslenska ríkisins á landslénum sem tilheyra íslandi setja skýrar reglur á sviði lénaumsýslu og tryggja eftirlit á markaði enn fremur er lögbundinn sérstakur samráðsvettvangur um lénamál sem jafnframt skal vera ráðgefandi stjórnvöldum varðandi málefni internetsins í víðara samhengi framþróun internetsins hefur verið drifin af samvinnu ólíkra aðila stjórnvalda tæknisérfræðinga og notenda internetsins svo eitthvað sé nefnt og telja má víst að með því að skapa vettvang á borð við þennan verði til mikilvægur samráðsvettvangur um hinar ýmsu hliðar internetsins og málefni því tengdu tilurð frumvarpsins og helstu hvata að framlagningu þess eiga sér nokkra forsögu enda hófst undirbúningsvinna við þetta frumvarp árið tvö þúsund og fimm árið tvö þúsund og sjö var formlega sett á fót nefnd um framtíðarskipan vinnumála hefur nefndin með hléum unnið að útfærslu á mögulegum leiðum og þá meðal annars litið til framkvæmdar umsýslu landsléna erlendis allt að einu er talið bæði nauðsynlegt og eðlilegt að setja löggjöf á þessu sviði með frumvarpi þessu er lagður til lagarammi um lénaumsýslu á íslandi þær breytingar eru fyrst og fremst til komnar vegna þess að hingað til hafi ekki gilt sérstakar reglur um stjórnun og skráningu léna og því hafa skapast nokkuð sérstakar aðstæður hér á landi sé tekið mið af alþjóðlegu samhengi er það afar fátítt að einkafyrirtæki fari með stjórnun landsléna umsýsla landslénsins punktur is var færð til einkaaðila í kjölfar einkavæðingarferlis árið tvö þúsund í flestum ríkjum sem ísland ber sig gjarnan saman við er stjórnsýslu landsléna ríkjanna háttað með öðrum hætti bæði hvað varðar rekstrarform þess aðila er annast skráningu léna undir landsléninu sem og hvað varðar réttarumhverfi þeirra frá því að landslénið punktur is var fyrst tekið í notkun hefur mikið vatn runnið til sjávar internetið í heild sinni sem og notkun lénaheita öðlast stöðugt meiri þýðingu bæði fyrir einkaaðila og opinber stjórnvöld sem og samfélagið í heild öryggi rótarléna er mikilvægt út frá hagsmunum einstaklinga fyrirtækja og samfélaga það getur haft áhrif á trúverðugleika og ógnað öryggi auk þess sem umfangsmikil truflun á íslenskum hluta internetsins getur valdið ýmiss konar vandræðum með tilheyrandi tíma og fjármagnssóun fyrir þá sem netinu tengjast hlutverk stjórnvalda í lýðræðisþjóðfélögum er meðal annars að tryggja að innviðir samfélagsins séu með þeim hætti að þjóðfélagið starfi sem best

er óhætt að segja að internetið geti talist til mikilvægra innviða samfélagsins þetta viðhorf hefur haft sívaxandi áhrif á stjórnarhætti internetsins enda hefur hlutverk stjórnvalda í stjórnsýslu landsléna stóraukist á síðustu missirum enn fremur er ljóst að til þess að löggjöf sem er sett til þess að vernda efni sem er sett á internetið eða þá sem nota internetið sé fullnægjandi þurfa heimildir stjórnvalda til að grípa inn í stjórnsýslu lénaheitakerfisins að vera skýrar við undirbúning frumvarpsins var litið til ýmissa valkosta varðandi útfærslu umsýslu íslenskra höfuðléna litið var til laga í helstu nágrannaríkjum okkar reglna evrópusambandsins um höfuðlénið auk þess sem frumvarpið tekur mið af leiðbeinandi reglum alþjóðlegs samráðsvettvangs stjórnvalda o e c d og fræðirita ákveðið var að skapa starfseminni umgjörð í samræmi við gildandi regluverk og líta þannig til erlendra fyrirmynda í ljósi hinna séríslensku aðstæðna sem lýst hefur verið fjarskiptaregluverkið nýtist sem fyrirmynd og er hugmyndin sú að aðlaga megi þær meginreglur sem eiga almennt við um fjarskipti að lénaumsýslu að mörgu leyti þegar er fyrir hendi eftirlitsstofnun póst og fjarskiptastofnun og er gert ráð fyrir að reynsla stofnunarinnar sé nýtt við framkvæmd löggjafarinnar gert er ráð fyrir að innheimt verði sérstakt rekstrargjald af rekstraraðilum íslenskra höfuðléna sem standi straum af kostnaði við eftirlit póst og fjarskiptastofnunar með þeim úrræðum sem eftirlitsstofnun hefur yfir að ráða er tryggt að grípa megi inn í starfsemina ef starfandi fyrirtæki stendur ekki við kvaðir sem lagðar hafa verið á það er talið að með þessu móti felist minnst inngrip í málefni lénamála umfram aðrar leiðir sem mögulegar eru mun meginmarkmið með lagasetningu nást jafnframt er talið að með vísan til mikilvægis þess að trausti á og í starfseminni sé ekki stefnt í voða sé rétt að úthluta fyrsta starfsleyfinu til isnic í samræmi við bráðabirgðaákvæði laganna líkt og fram hefur komið hafa engin sérlög gilt hingað til á þessu sviði hér á landi og af íslenskri löggjöf verður ekki ráðið að umsjón með landsléninu punktur is lúti öðrum reglum eða eftirliti en almennur atvinnurekstur með hliðsjón af mikilvægi starfseminnar í þjóðfélagslegu tilliti er æskilegt að starfsemi á borð við þessa lúti eftirliti til að tryggja sanngirni og jafnræði gagnvart borgurunum notendum internetsins um leið og sjónarmið um öryggi og almannaheill verði lögfest um starfsemina ég legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar að lokinni umræðu í dag